Señora Presidenta, el mensaje más importante que lanza este Parlamento hoy es que quiere una PAC justa, lo que significa una PAC que garantice un nivel de renta suficiente para todos los productores, sea cual sea su actividad concreta y sea cual sea el lugar en el que la desarrolla. Y para ello es necesaria una política ambiciosa de ayudas directas, de gestión de mercados, actualizando los precios de intervención, y también de desarrollo rural, adaptando la PAC a la nueva realidad. Sí, adaptando también la nueva PAC a la estrategia 2020, pero sin un euro menos, porque no sobran recursos para todos los retos medioambientales, sociales y sanitarios que nos hemos fijado. Me alegro especialmente del anuncio del señor Comisario de explorar también en el primer pilar todas las posibilidades para la implantación de jóvenes en las actividades agrarias, porque, a veces, nos centramos con razón en las mejores condiciones de los que están hoy, pero desatendemos en el debate público qué es lo que debemos hacer para incorporar a nuevos trabajadores a la agricultura que mejoren también y garanticen nuestra producción, ya que está demostrado que son los países que más han apoyado a los jóvenes agricultores los que hoy están más lejos del riesgo de abandono de tierras. Un reto tan importante en el ámbito europeo que no puede quedar, sin ninguna duda, en la arbitrariedad de la política nacional.